2015. Sie haben darauf hingewiesen, dass wir bereits die Richtlinie zu Clean power for transport aus dem Jahr 2014 gehabt haben.

Genau diesen Annex II hat der Rat rausgenommen, sodass wir nun vier volle Jahre verloren haben. Wenn es nach diesem Anhang gegangen wäre, dann hätten wir im Jahr